Najlepša hvala za besedo. Spoštovani predstavnici vlade, spoštovane kolegice in kolegi! V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke danes izpolnjujemo eno izmed svojih zavez. V zakonodajni postopek smo zato vložili Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, s katerim bi na račun nižje dohodnine vsi dohodninski zavezanci dobili nekoliko višje neto plače, oziroma povedano drugače, s sprejemom predlaganega zakona bi vsem delavcem v žepu ostal večji delež njihove plače. In danes bomo priča odločitvi, ali so višje neto plače za vse državljanke in državljane tudi po volitvah še v interesu političnih strank vladajoče koalicije. S predlagano novelo zakona se zasleduje tri temeljne rešitve, in sicer znižanje stopenj dohodnine za vse dohodninske razrede za dve odstotni točki. Zvišanje splošne dohodninske olajšave na tri tisoč petsto evrov in zvišanje meje dohodninskih razredov za dva tisoč evrov. Z z uveljavitvijo sprememb predlagane zakonodaje bi z davčno razbremenitvijo dohodkov iz dela za vse delavce nediskriminatorno omogočili višje neto plače in povečali kupno moč vseh delojemalcev v državi. S tem bi posledično povečali potrošnjo, s čimer se krepi gospodarstvo, in preko davčnega sistema tudi proračun države. Glede na trenutne indice na svetovnih trgih o ohlajanju gospodarstva in pojavljanju signalov medvedjega trenda na svetovnih borzah bo slednja v prihodnosti tudi izrednega pomena predvsem za slovensko gospodarstvo. A žal tudi tokrat s strani vlade in finančnega ministrstva za predlagane spremembe ni posluha. Cilj novele sicer še nekako podpirate, a pravite, da denarja ni. Ste pa v tem času že uspeli podpisati dogovor za dvig plač javnih uslužbencev, pohiteli pa ste tudi s svojim predlogom za nove zaposlitve funkcionarjev, s čimer želite vladi razširiti mrežo davčnih oziroma državnih sekretarjev. In seveda slednje znova na račun zaposlenih v gospodarstvu. Tukaj danes imate odgovor. Kje in kaj narediti, da se izboljša tudi stanje na plačilni listi zaposlenih v gospodarstvu. V Slovenske demokratski stranki namreč želimo, da se gospodarska rast pozna v žepih in denarnicah vseh državljank in državljanov. Dejstvo je, da so plače slovenskih delavcev med najvišje obdavčenimi na svetu. Številke pač ne lažejo. V mandatu sedanje vlade smo v naši stranki v parlamentarni postopek vložili kar nekaj predlogov za spremembo zakonodaje, s katerim bi izboljšali kakovost življenja in blaginjo naših državljanov. A žal so bili vsi ti predlogi do danes z vaše strani vedno znova zavrnjeni. Do sedaj za vladajočo koalicijo očitno šteje zgolj dejstvo, kdo zakon predlaga, in ne, kakšna je njegova vsebina. Spoštovane kolegice in kolegi iz opozicije! Prav je, da dane obljube tudi izpolnimo. Danes imate ponovno priložnost, da svoje predvolilne obljube in koalicijske zaveze izpolnite ter znižate davčno obremenitev dohodkov iz dela naših državljanov. Prav visoka gospodarska rast, s katero se tako radi pohvalite, bi morala biti priložnost, da vsem delavkam in delavcem v Sloveniji zagotovimo višje plače, in to ne na račun dodatnega obremenjevanja gospodarstva, temveč na račun znižanja davčnih obremenitev. Navsezadnje se verjetno v času gospodarske rasti nobena vlada ne želi ravno hvaliti, kako visoke davke ima. Naredite ta korak naprej in prenehajte z iskanjem izgovorov. Dajte ljudem tisto, kar jim pripada in kar so si zaslužili. Naj njihovo delo znova postane vrednota. In zato si v Slovenski demokratski stranki pri obravnavi predlaganih sprememb zakonodaje danes želimo vašo podporo za nadaljnjo obravnavo zakona. Hvala lepa.